La pandemia y la crisis sanitaria han trastornado nuestras vidas y la agenda de nuestro proyecto europeo, pero también nos están ofreciendo una oportunidad histórica para devolver la ilusión y la esperanza a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Nuestras prioridades políticas del inicio de esta legislatura se han convertido en urgencias políticas, sociales y económicas. La Unión ha sobrevivido a todo tipo de crisis y siempre ha salido reforzada. Y esta vez lo lograremos con una respuesta valiente y contundente, basada en medios presupuestarios adecuados y a través de nuevos recursos propios. En julio se han sentado las bases y los principios de la recuperación económica y ahora deben ser los Estados miembros los que presenten y lleven a cabo las reformas. Reformas que, como ha planteado el presidente Pedro Sánchez, deben desarrollarse de la mano de las autoridades regionales y locales e ir destinadas a reforzar la sanidad pública, la transición digital y ecológica justa, así como la cohesión social y territorial y la igualdad de género. En este sentido quiero felicitarla, presidenta, por haber reforzado aún más la paridad en el colegio de comisarios con el nombramiento de nuestra colega McGuinness. Sigamos haciendo historia y trabajemos juntos para mejorar el estado de la Unión y reforzar la confianza de la ciudadanía en el proyecto europeo.